In der ökologischen Krise, in der die Menschheit zurzeit steckt, sollen wir als EU einem Abkommen zustimmen, dessen explizites Ziel es ist, den Handel mit Rindfleisch und Soja weiter anzukurbeln? Es ist doch nur logisch, dass somit die Zerstörung des Regenwaldes zugunsten der Ausweitung von Agrarflächen noch weiter beschleunigt wird.

Was jedoch noch auf dem Spiel steht ein dramatischer Verlust der Artenvielfalt.

Jede zehnte bekannte Tier und Pflanzenart auf der Welt lebt im Ökosystem des Amazonas. Als Europäerinnen und Europäer ist es doch unsere Pflicht, uns für den globalen Waldschutz einzusetzen. Das EU Mercosur Abkommen in der jetzigen Form konterkariert den notwendigen ökologischen Wandel.